Hvala za besedo. Spoštovani! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnavaj obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po rednem postopku predložil Državni svet Republike Slovenije. Odboru je bilo posredovano naslednje gradivo: predlog zakona, mnenje vlade, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in mnenje društva Delavske svetovalnice. V poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi. Pri delu odbora so sodelovali predstavnik Državnega sveta, predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavniki zainteresirane javnosti, Obrtno-podjetniška zbornica. Odboru je bilo posredovanje posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno in iz zakonodajnotehničnega vidika. Odboru je bilo predstavljeno tudi mnenje vlage, vlade, ki predloga zakona ne podpira. Predstavnik predlagatelja je kratko predstavil zakon, ki naj bi skrajšal čas oddaje vloge do izdaje potrdila A ena za podjetja in podjetnike, ki delo opravljajo na območju drugih držav Evropske unije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila mnenje in pomisleke službe glede predlaganega zakona, predstavnik vlade pa razloge, zaraka zaradi katerih vlada predloga zakona ne podpira. Med drugim se vlada ne strinja s parcialnim urejanjem predmetnega vprašanja ter meni, da bilo treba o predlagani spremembi razpravljati v okviru celostne prenove predmetnega zakona, ki ga je ministrstvo že napovedalo. V razpravi so sodelujoči poudarili nujnost obstoja kontrolnih mehanizmov za zaščito delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. Nadomestitev obveznosti predložitve kopije pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki je napoten na delo v tujino, zgolj z izjavo delodajalca, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, bi predstavljala občutno zmanjšanje zaščite delavca in možnost zlorab. Dejstvo je, da vsebinsko pregledovanje pogodb o zaposlitvi, da je da je pregledovanje pogodb o zaposlitvi temelj varovanja pravic napotenih delavcev in ne gre zgolj za zbirokratiziran postopek. razpravljavci so se zavzeli za krajšanje postopkov izdaje potrdil A ena, vendar ne na račun zmanjšanja nadzora nad pravicami delavcev. Prav tako je bilo opozorjeno, da bi morali biti različni sistemi podatkov povezani znotraj Evropske unije. Izpostavljeno bi je bilo, da je vlada že napovedala celoto celotno prenovo predmetnega zakona in o tem obvestila socialne partnerje ter jih pozvala k posredovanju svojih predlogov spremembam in dopolnitvam. Po končani razpravi je odbor sprejel sklep, da predlog Zakona spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.